Chcela by som sa zamerať na niektoré špecifiká, ktoré sú charakteristické najmä pre postkomunistické krajiny, pretože tu boli podporené vládnou pomocou najmä sektory, ktoré majú mužský charakter alebo sú mužskou doménou, a to najmä automobilový priemysel, ktorý je exportný a ktorý je hlavne doménou mužov. Naproti tomu napríklad sektory, kde pracujú väčšinou ženy, takto podporené vládami neboli. Takisto treba zdôrazniť, že postkomunistické krajiny majú neustále semiindustriálny charakter, a že je preto veľmi komplikované nájsť priestor na podporu práve tých sektorov, kde sú väčšinou zamestnané ženy. Takisto v krajinách postkomunistickej Európy očakávame veľmi veľké redukcie najmä v sociálnej oblasti, a tým pádom budú opäť najviac postihnuté práve ženy.